Es kommt nicht darauf an, was Sie für Forderungen und Erwartungen an die Kommission haben, sondern ich erwarte von Ihnen, dass Sie selbst in der Lage sind, zu sagen, in welcher Weise Sie diesem Regime die rote Karte zeigen wollen.